Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, d'abord un cri du cœur.

Ferreira pour son rapport sur les mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la PCP et au droit de la mer. Les modifications de ce règlement proposées par la Commission et le Parlement permettent de préciser les investissements communautaires possibles en matière de financement de recherche. Il met en cohérence le règlement et les évolutions du cadre législatif communautaire en matière de collecte, de gestion et d'utilisation des données. Je me réjouis particulièrement de la possibilité de financer la recherche scientifique pour la pêche et l'aquaculture. Désormais, nous pourrons procéder à des études sur le degré de dépendance commerciale de l'Union européenne vis à vis des importations de pays tiers. Comme vous le savez, notre marché est dépendant à plus de 60 des importations, et cela ne cesse d'augmenter. Il est indispensable de développer le soutien à nos producteurs européens, au lieu de développer l'ouverture commerciale tous azimuts, qui met à mal la production européenne. En ce qui concerne le rapport Grelier, je tiens aussi à remercier la rapporteure. Les mesures techniques sont un sujet extrêmement sensible, qu'il convient de modifier rapidement, lorsque nous aurons les propositions de la Commission sur le paquet de réformes de la PCP. Ce rapport, que nous adopterons demain, permet de proroger un régime transitoire de mesures techniques réglementant les activités de pêche. Cette prorogation nous permettra, d'une part, d'éviter un vide réglementaire après le 30 juin de cette année, mais aussi de permettre les activités de pêche jusqu'à la réforme de la PCP et de conduire une étude d'impact approfondie sur l'ensemble des mesures techniques en vigueur. En effet, il n'est pas aujourd'hui raisonnable d'accepter des modifications de fond de ce rapport, car de telles modifications prolongeraient la procédure législative et entraîneraient de longues discussions au Conseil.